W pełni zgadzam się z podsumowaniem, które przed chwilą wygłosiła pani komisarz Reding.

Dzisiaj mogę powiedzieć jedno mam absolutną pewność, że nie zepsuliśmy dobrze funkcjonującego instrumentu prawnego, lecz go poprawiliśmy. Mam absolutną pewność, że europejska kultura prawna, że jej europejski obszar został wzmocniony, że obywatele, konsumenci, pracownicy, szefowie i właściciele firm dostają do ręki instrument, który pomoże im lepiej funkcjonować we wspólnym, jednolitym rynku.

Raz jeszcze wszystkim serdecznie dziękuję.